Madame la Présidente, mes chers collègues, trois constats s'imposent de mon point de vue dans le cadre du présent débat. Premièrement, la mondialisation a accru les inégalités au sein des pays mais elle les a réduites entre nations, comme le prouve le succès des pays émergents, précise d'ailleurs un expert du Fonds monétaire international à la conférence d'Oslo, où le FMI a fait cause commune avec l'Organisation internationale du travail. Certes, des différences importantes subsistent entre nations, mais il serait abusif d'attribuer la seule responsabilité de la persistance de la pauvreté à la mondialisation pour ce qui est des inégalités au sein de nos pays.

Elle est le seul grand espace économique à s'être accommodé d'un chômage de masse au cours des trois dernières décennies, comme le précise d'ailleurs le professeur Fitoussi. La stratégie 2020 ouvre, certes, des perspectives intéressantes pour s'attaquer au chômage structurel mais c'est dans le cadre de la gestion de la présente crise que l'Union européenne doit chercher des voies susceptibles d'améliorer l'emploi. Nous sommes nombreux à croire que si le curseur penche uniquement du côté de l'assainissement des finances publiques, l'objectif de réduction de la pauvreté risque de devenir illusoire. Troisième remarque notre démarche doit inclure tant la dimension internationale que la dimension externe en matière de lutte contre la pauvreté. Dans un esprit de développement durable digne de ce nom, on ne peut plus favoriser l'une au détriment de l'autre.